Doamnă președintă, stimați colegi, mai este puțin timp până la încheierea actualei legislaturi a Parlamentului și este regretabil că, în aceste ultime săptămâni de muncă, forul european și reprezentanți ai Comisiei au intrat deja în campanie electorală. Iar ținta acestei campanii electorale, în care s au angrenat partide și politicieni de la nivel european, a devenit România.

Astăzi am avut o dezbatere cu o desfășurare previzibilă, România fiind din nou criticată pe nedrept de aceleași voci deja recunoscute. România a ales să se comporte demn în fața acestor atacuri, să nu răspundă cu aceeași monedă, chiar dacă dubla măsură este evidentă. Noi nu comentăm despre cazurile de corupție din alte țări europene și nici despre dreptul suveran al statelor membre de a și decide legislația în domeniul justiției. Deranjant este că aceste critici fie nu fac referire la elemente concrete, fie vizează decizii care nu există de fapt în România, ceea ce nu este normal.

Campania electorală nu trebuie să ajungă să afecteze imaginea și construcția proiectului european un proiect pozitiv și necesar în care cetățenii cred și de la care așteaptă soluții.